Já jsem tuto iniciativu podpořil, ale i včerejší debata ukázala, že se opětovně vlamujeme do otevřených dveří a že řada států si myslí nebo řada kolegů si myslí, že když dáme někam více peněz, že ten problém vyřešíme, ale ten problém nevyřešíme.

Problém je v tom, že řada mladých lidí se nevzdělává v oborech, které mají uplatnění na trhu. Řada rodičů také nechápe, že když nemá jejich dítě titul, tak se může stejně dobře uplatnit jako to dítě, které má vysokoškolské vzdělání. A to si myslím, že tato zpráva nepostihuje, a dlouhodobě ta debata o zaměstnanosti mladých se prostě neorientuje na pracovní trh, a proto já mám k této zprávě řadu výhrad, a proto bych se chtěl připojit v tomto vysvětlení hlasování k tomu, aby v příštích zprávách jsme tuto skutečnost zohlednili.